wenn Hamas in der letzten Woche gefordert hat, dass Israel vom Erdboden beseitigt werden soll, und dies nicht einmal zur Kenntnis zu nehmen ist das Ihr Sozialismus, dass Menschen und Nationen ausgerottet werden, und das als Beispiel dafür anzusehen, wie Staaten aufgebaut werden und zusammenleben sollen? Hören Sie endlich auf mit Ihrem kommunistischen Hass gegen alles andere, was nicht sozialistisch ist, denn dies ist der Ansatz der Menschenrechtsverletzungen von der linken Seite her, wie es der Ansatz der Menschenrechtsverletzungen von der rechten her ist.